Voorzitter, het gemeenschappelijk landbouwbeleid is niet meer van deze tijd en het systeem van landbouwsubsidies al helemaal niet.

Laat hen vooral kunnen doen waar zij goed in zijn, zonder Brusselse bemoeienis en al helemaal niet aangekoppeld en afhankelijk van het Brusselse subsidie infuus. Daarom zegt de PVV schaf de landbouwsubsidies af en geef het geld terug aan de bijdragende lidstaten. Zij kunnen prima zelf beslissen óf en op welke wijze zij hun landbouw willen ondersteunen. En alsof Nederland, één van de grootste netto betalers, nog niet genoeg bijdraagt aan de EU, vraagt de rapporteur nog maar wat miljoenen extra voor landbouw op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee.

Het moet dus afgelopen zijn met nog meer water naar de zee dragen.